Es wird unter anderem einen neuen europäischen Berufsausweis geben. Die Nutzung des Binnenmarkt Informationssystems ist verpflichtend. Der Bericht sichert alle bedeutenden Vorschläge der Kommission, er verbessert die Anerkennung von und verstärkt die Pflicht der Mitgliedstaaten, eine fortlaufende berufliche Weiterbildung zu gewährleisten. Und wichtig für uns aus deutscher Sicht Notare wurden vom freien Dienstleistungsverkehr ausgeschlossen.